Eines bleibt jedoch immer gleich, nämlich unsere Pflicht als Abgeordnete zum sparsamen und effizienten Umgang mit den Steuergeldern unserer Bürgerinnen und Bürger. Die finanziellen Mittel sind nicht dafür da, Versäumnisse der Vergangenheit in den Mitgliedstaaten aufzuholen, sondern sie müssen in unsere definierten Ziele fließen. Investitionen in Forschung, Innovation, Bildung, Digitalisierung, in die Wettbewerbsfähigkeit unserer europäischen Betriebe, in die Versorgungssicherung durch unsere Landwirte, aber auch in die allgemeine Sicherheit garantieren eine hohe Lebensqualität für unsere Bürgerinnen und Bürger und halten uns auf Augenhöhe

Unsere starke europäische Wertegemeinschaft ist nicht unverwundbar, das mussten wir leider letzte Woche in Wien durch diesen Terroranschlag erkennen.

Protecting the European way of life der Arbeitsauftrag der Europäischen Kommission, bedingt daher auch ein gemeinsames europäisches Vorgehen gegen rechten und linken Extremismus sowie gegen den politischen Islam. Mehr denn je ist es jetzt wichtig, unsere europäischen Werte, unser System zu verteidigen. Herr Präsident Sassoli, eine Bitte hätte ich noch Bitte schaffen Sie auch für uns die Möglichkeit, in der Region an der Debatte teilzunehmen.